Sie wissen sehr genau, dass 60 aller gefälschten Produkte aus China kommen, und deswegen ist es in der Tat notwendig, in der Völkergemeinschaft gemeinsam mit China in den Dialog zu treten, um eine Lösung zu finden, und nicht eine Selektion in gute und schlechte Länder durchzuführen, Herr Fjellner.